Want volgens mij zijn ook de ministers in de lidstaten gekozen door diezelfde burgers die zich benadeeld voelen door de moeilijkheid van de inschrijving. Ik heb hier een brief met 300 handtekeningen alleen uit België van mensen die zeggen wij willen dat het sneller en beter kan.

maar ik ben van mening dat als je niet innovatief durft te denken, je nooit verandering teweeg zult brengen in onze maatschappij.

Dus ik blijf dat doen en ik hoop hier ook na dit debat na de verkiezingen terug te komen. Maar ik wil nog een opmerking maken en dan ga ik afsluiten, over het misleidende artikel in de Engelse pers.

Dat is een beperking van de werkwijze waarop politici moeten kunnen opereren. En ik verafschuw het dat dat in Engeland gebeurt.

Wij discussiëren heel vaak over bepaalde onderwerpen, omdat wij van mening verschillen, maar uiteindelijk komen wij altijd tot een compromis.